În condițiile actualei crize economice, care duce implicit la creșterea prețurilor la alimente și combustibili, milioane de persoane sunt nevoite să se confrunte cu sărăcia.

Deși UE este cel mai important donator din lume, progresele înregistrate în combaterea sărăciei rămân destul de lente. Se impune regândirea politicilor de asistență pentru dezvoltare, aplicarea unor metode de finanțare inovatoare, precum și combaterea evaziunii fiscale în aceste țări. Îmi exprim speranța că la Summitul privind Obiectivele pentru Dezvoltare ale Mileniului, care are loc zilele acestea, vor fi elaborate mecanisme eficiente pentru accelerarea procesului de reducere a sărăciei. În calitate de stat membru al UE România a devenit donator de asistență pentru dezvoltare. În luna aprilie țara mea a acordat Republicii Moldova un ajutor nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro.